Predsednica, spoštovani prisotni, minister, kolegice in kolegi! Pred kratkim sem ministra za zdravje, še doktor Fakina, spraševal o redkih boleznih. Danes bom Ministrstvo za zdravje in, gospoda Šabedra spraševal o poklicnih boleznih. Sam sem ogromno na terenu in se družim z ljudmi, delavkami in delavci ter tudi s, sindikati in predvsem sindikati so me opozorili na problematiko teh poklicnih bolezni, in sicer natančneje na pomanjkljive predpise s tega področja, ki onemogočajo dejansko odkrivanje teh bolezni. Nato sem se tudi sam poglobil v to, problematiko in sem naletel na opozorila tudi strokovnjakov s področja medicine dela, da je urejanje teh poklicnih bolezni v naši državi močno zastalo. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZdva v svojem oseminšestdesetem členu določa, da se za poklicno bolezen štejejo bolezni, ki so povzročene z daljšim neposrednim vplivom delovnega procesa in delovnih pogojev na določenem delovnem mestu ali na delu, ki sodi v neposredni okvir dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan. Poenostavljeno to pomeni, da gre za bolezni, ki imajo svoj izvor v naravi oziroma pogojih opravljanja dela, zaradi česar obstaja tudi velika verjetnost, da se bo enaka bolezen pojavila pri več sodelavcih, ne samo pri enem. Odkrivanje teh poklicnih bolezni je nujno za to, da bi lahko čim prej sprejeli tudi preventivne ukrepe in po možnosti v celoti preprečili njihov, pojav pri drugih sodelavcih. Naj tu omenim, da je Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu izpostavila, da z delom povezane bolezni in poškodbe Evropsko unijo stanejo več kot štiristo šestinsedemdeset milijard evrov na leto. V skladu že s prej omenjenim oseminšestdesetim členom ZPIZ-adva je za določitev poklicnih bolezni in del, na katerih se pojavljajo, ter za opredelitev postopka ugotavljanja in prijave teh bolezni, kot omenjeno, pristojen minister za zdravje. Kljub tej določbi je še vedno v veljavi stari pravilnik o seznamu poklicnih bolezni iz leta dva tisoč tri, ki pa ne dosega svojega namena, v nasprotju z drugimi državami je v Sloveniji letno odkritih le nekaj deset teh poklicnih bolezni. Nekaj upanja za napredek na tem področju, je prinesel osnutek novega pravilnika, ki je bil lansko leto spomladi leta dva tisoč osemnajst v javni raz pravi, a do konca mandata prejšnje vlade in takratne ministrice za zdravje, kot tudi mnoge druge zadeve, ni prišlo. Zato sprašujem: Glede na nujnost ureditve področja poklicnih bolezni na čelu s sprejetjem novega pravilnika me zanima, kdaj načrtuje ministrstvo izdajo prenovljenega pravilnika o poklicnih boleznih in ali boste pri njegovi pripravi upoštevali rešitve, ki so bile pripravljene za sprejem v lanskem letu? Želel bi pa ustni odgovor na naslednji seji. Hvala.